Di fronte a questi numeri chiediamo che il Parlamento e la Commissione, con una presa di posizione chiara e netta, si ergano in difesa delle api e del settore che se ne prende cura.

Chiediamo misure a sostegno della diversificazione delle colture, del recupero di aree ecologiche, della preservazione della diversità genetica delle popolazioni locali di api. Chiediamo inoltre di garantire la salute dei cittadini che dei prodotti di questa filiera fanno consumo dai paesi terzi vengono importati infatti sempre maggiori quantità di miele alterato o prodotto seguendo regole ben più permissive di quelle europee.

Vogliamo un'etichetta chiara che ci informi se stiamo mangiando miele o miscele di altre sostanze artificiali